Frau Präsidentin, lieber Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte heute besonderes Augenmerk auf das Thema der Agenturen legen. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Agenturen im Jahr 2013, aber auch in der mehrjährigen Finanzplanung zwischen 2014 und 2020 eigentlich keine konkreten Schwerpunktsetzungen in der Finanzierung haben. Ich will mehrere Beispiele anführen Wir haben die neuen Aufsichtsagenturen, die EBA, die EIOPA und die ESMA. Wenn diese Agenturen tatsächlich dem Auftrag gerecht werden sollen, mit dem wir uns erst am Wochenende erneut auseinanderzusetzen hatten, dann werden sie so ausgestattet sein müssen, dass sie diesen Auftrag tatsächlich erfüllen können, da ansonsten alle Planungen, die wir haben, letztendlich nicht realisierbar sein werden.

EUROPOL hat eine sehr sorgfältige Form der Haushaltsmittelverwaltung. EUROPOL hatte im Jahr 2011 besonders hohe Mittelübertragungen, da Programme später begonnen haben.

Eine vernünftige Finanzierung von Agenturen ist notwendig und gleichzeitig eine Überprüfung der Management Board Strukturen, denn ich glaube, dass manchmal die hohe Zahl der Mitglieder der Management Boards im Gegensatz zu der Wirksamkeit der Führung einer Agentur steht.